Zahraniční politika EU vůči Rusku je opatrná a nedokáže nazvat vztahy s Ruskem pravým jménem. To je nebezpečná hra, paní vysoká představitelko.

Po teritoriálních loupežích Ruska na Ukrajině, v Gruzii, v Moldávii, po provokacích proti Pobaltí, po intervenci v Sýrii, po umístění útočných ruských raket Iskander v Kaliningradské oblasti namířených na členské země EU je čas jasně označit Ruskou federaci jako bezpečnostní riziko.